Cela signifie, si vous faites un petit calcul, que l'Europe est quatre à cinq fois moins efficace au niveau militaire que les Américains. C'est donc clair, il faut continuer sur la base de Saint Malo. Saint Malo, c'était un accord entre la France et la Grande Bretagne en vue de lancer la communauté de défense.